Niewątpliwie ujednolicony system określający obowiązek raportowania i metody rozliczania emisji gazów cieplarnianych jest niezbędny. Uważam jednak, że określone ramy prawne powinny być wyważone.

Jednocześnie należy unikać podwójnego raportowania emisji i pochłaniania w ramach konwencji klimatycznej oraz niepotrzebnych dodatkowych kosztów administracyjnych. Wskazane jest zachowanie proporcjonalności i spójności z uwarunkowaniami i priorytetami państw członkowskich oraz dotychczasowym prawem międzynarodowym. W związku z tym popieram poprawki do sprawozdania, zwłaszcza te precyzujące definicje i uszczegółowiające zapisy dotyczące definicji lasów, określające także uprawnienia Komisji w procesie legislacyjnym.